Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, lo primero que quisiera hacer es mandar un saludo a todas las organizaciones sociales que se encuentran en Copenhague pendientes de unos resultados positivos para el futuro del planeta y para el futuro de la cohesión mundial. Debemos defender la política de cohesión como una política comunitaria fuerte frente a los intentos de renacionalización. No sólo por su impacto directo en el desarrollo de la cohesión de nuestras regiones y Estados miembros, sino también por su valor añadido en términos de planificación estratégica, estabilidad financiera y visibilidad del proyecto europeo. Al mismo tiempo, hay que recordar el papel esencial que juegan y deben jugar las regiones en la política de cohesión. Una gestión descentralizada y una buena gobernanza a varios niveles son claves para asegurar el éxito de la política de desarrollo regional. Asimismo, me preocupa el establecimiento de mecanismos transitorios que permitan una adecuada transición en las regiones y en los países en que se van reduciendo las intervenciones en el marco del objetivo de convergencia y del Fondo de Cohesión, así como el desarrollo de las regiones europeas con dificultades naturales, incluyendo la especificidad de las regiones fronterizas.